Haben Sie einmal Kinder gefragt, woher der Strom kommt?

2018 wird ein energiegeladenes Jahr für Europa Versorgungssicherheit und Markt, Energieeffizienz und weniger Emissionen, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Dabei darf es aber nicht bleiben, denn ohne Tat geht das politische Licht schnell aus. Die Energieunion kann keine Blackbox weniger Gewinner sein.

Gute Energie muss nachhaltig sein, dezentral gewonnen werden und die regionale Wertschöpfung garantieren.

Wir brauchen saubere Kraftwerke in genossenschaftlicher Hand, aktiven Mittelstand und involvierte Bauern statt Qualm in der Kohle in den Klauen der Konzerne. Wir tun gut daran, auch in dieser Energieunion zu fragen, woher der Strom kommt, und uns klarzumachen Es gibt mehr als nur die Dose.